Wielu z nas, którzy pamiętają komunizm, dobrze zna te metody permanentna inwigilacja, karanie ludzi za to, że upominają się o swoje prawa, na przykład o zwrot zabranej własności, kampanie propagandowe rozbudzające populizm antychrześcijański. Co możemy w tej sytuacji zrobić? Przede wszystkim monitorować sytuację i pokazywać wietnamskim chrześcijanom, że ich sytuacja jest dla nas ważna. Pokazywać władzom Wietnamu, że sytuacja chrześcijan w ich kraju jest dla nas ważna i dlatego szkoda, że tak mało mówiliśmy o tym w naszej debacie, szkoda, że tak mało uwag na ten temat znalazło się w stosownym sprawozdaniu.